Program Horyzont 2020 prezentuje nowe, zintegrowane podejście do komercjalizacji badań naukowych. Cieszy mnie fakt, że odpowiedni nacisk w programie położony został na wsparcie firm innowacyjnych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Najnowsze badania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego wskazują, że dostęp do finansowania jest jednym z najważniejszych problemów, z jakim borykają się przedsiębiorcy. Dlatego tak ważne jest finansowanie prowadzonych przez nie badań naukowych na etapie koncepcyjnym, wdrażania i komercjalizacji, tak aby zwiększyć innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwić im konkurowanie na globalnych rynkach. Aby program Horyzont był skuteczny, powinien być komplementarny z funduszami strukturalnymi. Umożliwi to dostosowanie wsparcia do specyficznych potrzeb, poszczególnych regionów i tzw.